Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, io mi rivolgo principalmente a lei perché, se l'obiettivo delle politiche di coesione è quello di ridurre il divario a livello sociale, il divario economico e anche in termini di sviluppo fra le diverse aree dell'Unione europea, e questo obiettivo giustamente lo si vuole perseguire anche rispecchiando quelli che sono i principi cardine dell'economia circolare, allora io mi chiedo se lo strumento della procedura di infrazione, così come è stata concepita fino ad ora, è uno strumento utile per raggiungere questi obiettivi.

Siamo stati condannati per l'emergenza rifiuti in Campania è stata prima citata e per l'inquinamento delle acque reflue urbane.

Siamo quindi molto lontani da quei principi virtuosi dell'economia circolare di cui stiamo parlando e pagheremo invece multe salatissime per una cifra complessiva che supera il miliardo di euro. Allora io chiedo come pensate di ridurre il divario economico e sociale, se questi cittadini di serie B vedono ripetutamente prevaricare il loro diritto fondamentale alla salute e alla tutela ambientale e alla fine devono anche pagare le multe salatissime che gli scaricate addosso. Noi diciamo che, se queste multe debbono essere pagate, allora l'importo economico non deve finire nel budget dell'Unione europea, ma deve essere speso nello stesso Stato membro che le paga per affrontare le cause stesse che hanno determinato la multa.